Dat is een moreel schandaal, het is een grote smet op ons collectieve geweten.

Maar er heerst een taboe op kritiek op dit beleid. Al eerder heb ik in dit parlement gewezen op het gevaar van grootschalige investeringen door derde landen in bijvoorbeeld het continent Afrika, om zo hun eigen voedselzekerheid veilig te stellen. Hoe kan het toch bestaan dat landen waar miljoenen mensen afhankelijk zijn van VN voedselhulp tegelijk voedsel exporteren naar derde landen? Hier lees ik niets over in de slotverklaring. Rijke landen komen gemakkelijk weg met goedbedoelde, dringende oproepen en verdere studies naar voor hen controversiële onderwerpen. Verder lees ik dat ontwikkelingslanden vooral zelf verantwoordelijk zijn. In het licht van het falende beleid van de wereldgemeenschap in het verleden zou ik dit willen aanduiden als ronduit beschamend.

Maar zou een herhaling van al die oproepen geen veeg teken voor ons moeten zijn?

Ik zou het liever willen omdraaien, mevrouw de voorzitter.